Monsieur le Président, il y a un lien, évidemment, entre la question climatique et la question de la biodiversité, mais je vais me concentrer sur la question de la biodiversité, puisque c'est mon sujet. On va le dire très tranquillement on se demande si ces COP servent à quelque chose.

Cela est essentiel si nous n'avons pas d'outils, nous ne pouvons pas savoir pourquoi nous réussissons ou pourquoi nous échouons. Le deuxième point et j'insiste là dessus c'est que nous apercevrons bien vite qu'il n'est pas possible, aujourd'hui, de préserver la biodiversité si nous ne mettons pas en cause une des règles fondamentales que nous nous sommes données, malheureusement, c'est à dire la recherche du profit à tout prix. Il est impossible d'avoir une approche où les seules valeurs sont l'argent et le profit et en même temps protéger la biodiversité.